Cel zielonej księgi to zgromadzenie opinii państw członkowskich, jak osiągnąć zakładany cel adekwatne, stabilne i bezpieczne emerytury, zaś przyjęte sprawozdanie Komisji słusznie stwierdza, że po pierwsze, brak jest podstaw do ujednolicenia systemów emerytalnych. Po drugie, że państwa członkowskie powinny oferować zróżnicowane formy wypracowania przyszłych emerytur, a przede wszystkim zaś powinny uznać minimalną emeryturę, aby chronić ludzi przed ubóstwem.

jak Polska, które przygotowały trudną reformę emerytalną, która powoduje wzrost deficytu i długu publicznego, nie powinny być karane przez procedurę nadmiernego deficytu. Po czwarte, system emerytalny powinien zachęcać do dłuższego okresu pracy, co jest zgodne z trendem na rynku pracy. Konkluzje w moim przekonaniu są w pełni zgodne ze strategią gospodarczą Unii Europejskiej Europa 2020, w szczególności ze strategią zatrudnienia oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.